Es la salida de este régimen y volver otra vez a la democracia. Los tentáculos del dictador Nicolás Maduro pretenden de nuevo aniquilar al único poder legítimo en Venezuela, la Asamblea Nacional. En las últimas horas muchos parlamentarios han sido acusados, perseguidos ilegalmente, exilados y despojados de su inmunidad, para evitar que este Cuerpo y su presidente, Juan Guaidó, reconocido por este Parlamento, continúen la lucha para reconquistar la democracia. Es vergonzoso comprobar la elección del Gobierno usurpador al Consejo de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas, haciendo que esta organización se transforme en un títere de tiranos torturadores que pueden deslegitimar sus mandatos, sus misiones e investigaciones de los crímenes de lesa humanidad, mientras que la señora Bachelet denuncia la continuidad de esos abusos. El irrespeto total a la dignidad de su pueblo ha causado una migración de más de 4,5 millones de personas en los últimos años.

El Parlamento Europeo puede revertir esta situación y poner fin a esta dictadura con un liderazgo adecuado por parte del alto representante, y elevar las sanciones a los responsables de las continuas violaciones de los derechos humanos.